bude predstavovať nielen novú dimenziu ochrany ľudských práv v Európskej únii, ale rada by som zdôraznila, že pristúpenie bude aj právnym a politickým signálom pre posilnenie vzťahov medzi Európskou úniu a Európou. Chcela by som sa tiež prihovoriť za myšlienku, že popri pristúpení Európskej únie k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd by sa malo seriózne zvážiť aj celoplošné prijatie legislatívy, ktorá upravuje oblasť sociálnych práv napríklad prijatie revidovanej Európskej sociálnej charty na celoeurópskej úrovni, teda Úniou ako celkom, by bolo jednoznačne vítaným krokom.

Rovnako sa hovorí o tom, že v tomto procese by mal byť aktívny aj Európsky parlament. V zásade s touto líniou súhlasím, obávam sa však, že tento proces, pani komisárka, vrátane jeho jednotlivých komponentov nebude vôbec jednoduchý.